Chers collègues, Mesdames et Messieurs,

et les valeurs du vivre ensemble.

Il est engagé par des millions d'enseignants, qui mènent leur mission avec courage et détermination, et qui ont besoin de notre soutien, du soutien d'une société pour laquelle la liberté d'expression est une valeur fondamentale et un principe